Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ho votato a favore della risoluzione perché ritengo che il Parlamento debba con forza proseguire nei negoziati, per far sì che il Regno Unito rispetti i termini e le condizioni per uscire dall'Unione, a ormai un anno e mezzo dal referendum. Ritengo, infatti, che allo stato attuale i progressi risultino davvero poco evidenti.

L'Europa deve continuare ad agire e a garantire la salvaguardia dei cittadini europei che oggi vivono oltre Manica sono più di